Jakie to przyjemne przyłączyć się do tych wszystkich gratulacji, które usłyszeliśmy na tej sali, na które zasługują wszystkie strony koncyliacji.

Odbiegała ona zupełnie od tych dziesięciu koncyliacji w swoim klimacie, które pamiętam ze swojej biografii budżetowej.

Sama różnica w słownictwie może niepokoić.

Więc ku przestrodze, nie psując tego święta, jakim jest rzeczywiście wspaniała koncyliacja co do budżetu roku